sú fyrsta er um vestnorræn nemendaskipti milli menntastofnana á framhaldsskólastigi flutningsmenn allra tillagnanna auk mín eru lilja rafney magnúsdóttir atli gíslason árni johnsen sigurður ingi jóhannsson og þráinn bertelsson fyrsta þingsályktunartillagan er svohljóðandi alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að gera samning við landsstjórnir færeyja og grænlands um samstarf menntastofnana á framhaldsskólastigi í löndunum þremur með það að markmiði að koma á nemendaskiptum enn fremur er mælt með að stjórnvöld leggi fé í sjóð til að greiða kostnað við verkefnið þessi tillaga er sett fram eiga og kemur fram í greinargerð á grundvelli ályktunar vestnorræna ráðsins númer eitt tvö þúsund og níu sem samþykkt var á ársfundi ráðsins tuttugasta og sjöunda ágúst tvö þúsund og níu í rúnavík í færeyjum markmið tillögunnar er að auka þekkingu vestur norðurlandabúa á högum og menningu nágranna sinna og leið að því marki er að ungmenni fái tækifæri til tímabundinnar dvalar í öðrum vestnorrænum löndum og geti þar með fengið innsýn í menningu nágrannalandanna tillagan miðast við framhaldsskólastig en vænta má að á því stigi sé samstarf auðveldast með framhaldsskólastigi er meðal annars átt við menntaskóla fjölbrautaskóla verslunarskóla tækniskóla og iðnnám hjá meistara framhaldsskólastigið er vel þróað í öllum löndunum þremur af fjölbreyttum námsmöguleikum fyrir nemendur kerfunum svipar auk þess saman í löndunum þremur og þannig er yfirfærsla námsmatsins auðveldari aukin samvinna til dæmis á háskólastigi hefði hins vegar í för með sér takmarkanir þar sem framboð á háskólanámi er mjög takmarkað í færeyjum og á grænlandi miðað er við að fyrirkomulag nemendaskiptanna verði svipað og hjá afs það er að skiptinemarnir búi í heimahúsum hjá fjölskyldum í dvalarlandinu nemendaskiptum mun fylgja kostnaður við ferðir og uppihald en kostnaður við námsstyrki

tillagan vekur spurningar um tungumálahindranir en til þess að nemendur geti tileinkað sér kennslu í dvalarlandinu er mikilvægt að hún fari fram á tungumáli sem þeir skilja lausn á því verður að finna áður en af þessum nemendaskiptum verður þá er það tillaga til þingsályktunar um tilraunaverkefni um samvinnu um nám og starfsþjálfun fyrir ungt fólk og ófaglærða á vestur norðurlöndum svohljóðandi alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að veita fjárstuðning til tilraunaverkefnis í samvinnu við landsstjórnir færeyja og grænlands sem stuðli að aukinni vestnorrænni samvinnu um námsframboð og starfsþjálfun fyrir ungt fólk og ófaglærða á vestur norðurlöndum þessi tillaga er sett fram á grundvelli ályktunar vestnorræna ráðsins númer þrjú tvö þúsund og níu sem samþykkt var á ársfundi ráðsins í rúnavík í færeyjum og markmið hennar er að skapa hvatningu fyrir einstaklinga sem ekki eru langskólagengnir til að auka þekkingu sína og kunnáttu sem og lífsgæði og atvinnumöguleika með því að fjölga tækifærum til mennta á vestur norðurlöndum samhliða alþjóðlegu fjármálakreppunni og efnahagssamdrætti hefur atvinnuleysi aukist í öllum vestnorrænu löndunum undanfarna mánuði og reynsla vestur norðurlandanna sem og annarra landa sýnir að atvinnuleysi bitnar einna helst á einstaklingum sem hafa takmarkaða menntun eða starfsþjálfun samantekt vinnumálastofnunar á íslandi sýnir að fólk sem hefur ekki aðra menntun en grunnskólapróf hefur orðið harðast úti í uppsögnum liðinna mánaða auk þess sem ungu fólki á atvinnuleysisskráhefur fjölgað hratt og fleiri karlar en konur hafa misst vinnu svipaða sögu er að segja frá grænlandi en af þeim sem voru atvinnulausir árið tvö þúsund og átta í þéttbýlisstöðum þar voru áttatíu og einn komma fjögur prósent ófaglærðir og meiri hlutinn karlmenn samkvæmt tölfræði hagstofu grænlands svo að dæmi sé tekið vestur norðurlöndin eiga það sameiginlegt að brottfall úr framhaldsskólum er talið vera vandamál til að mynda kom fram í skýrslu norrænu ráðherranefndarinnar árið tvö þúsund og átta að brottfall á meðal framhaldsskólanema á íslandi er um fjörutíu prósent það sem vekur sérstaka athygli að minnsta kosti á íslandi og grænlandi er að brottfall er hvað mest úr faglegu iðnnámi rannsóknir sýna þar fyrir utan að þeir sem eru með minnsta formlega menntun sækja sér síður símenntun en þeir sem eru með meiri menntun þemaráðstefna vestnorræna ráðsins um námsframboð fyrir fólk sem ekki er langskólagengið eða faglært var haldin á grænlandi í ágúst tvö þúsund og níu meginmarkmið ráðstefnunnar var að kortleggja námsframboð á vestur norðurlöndum fyrir þennan hóp fólks og kanna með hvaða hætti vestur norðurlönd gætu aukið samstarf sín á milli annars vegar með námsframboði og hins vegar með því að skapa hvatningu fyrir fólk til að bæta við kunnáttu sína og þar með auka lífsgæði sín og atvinnumöguleika í ljósi reynslunnar á íslandi og markmiða þemaráðstefnunnar var tillaga um tilraunaverkefni um aukna samvinnu milli vestur norðurlanda lögð fram en hugmyndin er að ef vel tekst til sé hægt að undirbyggja nánara samstarf á þessu sviði sem verði gagnkvæmt samstarf allra vestur norðurlanda tilraunaverkefnið felur í sér að bjóða upp á ungmenna og kennaraskipti milli vestur norðurlanda og sem fyrsta skref væri hægt að bjóða fimm til sjö ungmennum eða ófaglærðum frá grænlandi og færeyjum ásamt nokkrum kennurum til verknáms í menntaskólanum á ísafirði í eina önn einn vetur með búsetu á heimavist og fæði í mötuneyti fræðslumiðstöð vestfjarða mundi semja kennslu og starfsmenntaáætlun og halda utan um verkefnið og jafnvel sjá um eitthvert bóklegt nám menntaskólinn á ísafirði sæi um verknámshlutann og næsta skref yrði að vinna að því að bjóða upp á alhliða samvinnu á milli nemenda og kennara frá öllum vestnorrænu löndunum þetta hefur verið rætt við forsvarsmenn þessara menntastofnana og hafa þeir tekið hugmyndinni vel og lýst sig reiðubúna til þess að vinna henni framgang í framhaldinu yrði sótt um nemendaskiptastyrki í norræna sjóði og meðgjöf frá stjórnvöldum sem næmi framlagi íslenska ríkisins til nemendaígilda við íslenska framhaldsskóla þann tíma sem nemendurnir væru við nám á ísafirði þriðja þingsályktunartillagan er um um vestnorrænt tilraunaverkefni á sviði fjarkennslu á háskólastigi svohljóðandi alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að styðja við tilraunaverkefni vestnorrænna háskóla á sviði fjarkennslu markmiðið með verkefninu verði að leggja grunn að formlegu framtíðarsamstarfi vestur norðurlanda á sviði fjarkennslu á háskólastigi tillaga þessi er sett fram á grundvelli ályktunar vestnorræna ráðsins númer fjögur tvö þúsund og níu sem samþykkt var á ársfundi ráðsins í rúnavík í færeyjum í ágúst tvö þúsund og níu tillagan á rætur að rekja til þemaráðstefnu vestnorræna ráðsins sem haldin var á suður grænlandi fjórða til sjöunda ágúst tvö þúsund og níu í óformlegum umræðum sem fóru fram á ráðstefnunni vaknaði áhugi á því að kanna hvort og þá með hvaða hætti háskóli íslands gæti boðið upp á fjarnámskennslu á dönsku eða ensku við háskólana á grænlandi og í færeyjum í kjölfarið samþykkti ársfundur vestnorræna ráðsins að frumkvæði landsdeildar grænlands ályktun þar sem gerð er tillaga að tilraunaverkefni um fjarkennslu á sviði kennaramenntunar sem síðan muni liggja til grundvallar formlegu framtíðarsamstarfi vestur norðurlandanna á sviði fjarkennslu á íslandi hefur í hartnær fimmtán ár verið boðið upp á fjarkennslu fyrir kennaranema sem vegna búsetu og vinnu við kennslu í afskekktum byggðarlögum hafa ekki haft tök á að sækja tíma í hefðbundnu námi í sumum námskeiðum í háskóla íslands er ekki gerð krafa um tímasókn en í öðrum er gerð krafa um að mæta tvisvar til þrisvar sinnum í tíma meðan á námskeiði stendur einnig býður háskólinn á akureyri upp á fjarnám á fleiri en einu sviði sem tengist kennaramenntun hugsanlega væri hægt að bjóða háskólanemum á grænlandi og í færeyjum að taka fjarkennslunámskeið sem háskólar á íslandi bjóða upp á forsendur fyrir því að útvíkka fjarkennslu til skólanna á grænlandi og í færeyjum er fyrir hendi að mati háskóla íslands í fyrsta lagi er fjöldi kennara við íslenska háskóla með sérhæfingu í fjarkennslu í öðru lagi eru tæknilegar forsendur fyrir hendi í þriðja lagi gæti slíkt tilraunaverkefni fallið inn í rannsóknarverkefni um fjarkennslu hvað grænlandi viðvíkur er lagt til að haft sé samráð við menntastofnanir á sviði kennaranáms tilraunaverkefnið mundi meðal annars ganga út á það að bjóða upp á tiltekin fjarkennslunámskeið frá íslandi í bæklingi sem kennarastofnunin sendir í lok árs til nemenda og veitir yfirlit yfir öll námskeið sem eru í boði hverju sinni forsenda þess að hægt verði að ráðast í verkefnið er að það hafi ekki mikinn kostnað í för með sér fyrir íslenskt menntakerfi heldur verði hægt að nýta kennslu tækjabúnað og skipulag sem fyrir hendi er lagt er til að mennta og menningarmálaráðuneytið geri kostnaðaráætlun fyrir tilraunaverkefnið í samráði við háskóla íslands og háskólann á akureyri jafnframt er lagt til að ríkisstjórnin fjármagni tilraunaverkefnið ásamt landsstjórnum færeyja og grænlands að svo miklu leyti sem löndin taka þátt í verkefninu við oksum eftir því flutningsmenn að þessum þremur þingsályktunartillögum verði vísað til utanríkismálanefndar